Spoštovana podpredsednica državnega zbora, spoštovane poslanke, poslanci, spoštovana varuhinja človekovih pravic in ostali prisotni! Pomemben del nalog varuha človekovih pravic tvorijo tudi naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma. To je pomemben mehanizem pod okriljem Združenih narodov za preprečevanje mučenja in drugih oblik slabega ravnanja z ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost. V okviru nalog državnega preventivnega mehanizma je bilo v letu dva tisoč sedemnajst izvedenih osemdeset obiskov krajev odvzema prostosti. Izdanih je bilo skupno šesto petnajst priporočil, od tega jih je bilo dvesto petinštirideset uresničenih že v času priprave poročila, dvesto štiri so sprejeta, petinpetdeset pa ostaja nesprejetih. Varuh je v poročilu izrazil, da je večinoma zadovoljen z odzivi pristojnih organov na njihove ugotovitve in priporočila za izboljšanje stanja. Kažejo namreč na pripravljenost za sodelovanje, si pa želi še boljšega sodelovanja z ministrstvi, zlasti glede problematike, ki terja sistemske spremembe. Odvzem svobode, odvzem prostosti pomeni najhujši dopustni poseg države v posameznikove človekove pravice in temeljne svoboščine. Pomemben delež teh posegov pomenijo kazni in ukrepi, povezani z odvzemom prostosti, ki so izrečeni v kazenskem postopku. Gre za izjemno občutljivo področje, ker morajo veljati najvišji standardi varstva človekovih pravic. Glede na to so vzpodbudne ugotovitve, da je zlasti Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij kot organ, pristojen za izvrševanje kazenskih sankcij, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje, večino priporočil, ki se nanašajo nanjo, sprejela in od teh večji del tudi že uresničila. Sicer pa se z ugotovitvami, pobudami in predlogi, ki izhajajo iz obiskov v okviru državnega preventivnega mehanizma, redno in ažurno seznanja in nanje odziva. Spremljanje in uresničevanje priporočil oziroma priprava pojasnil v primerih, ko naslovni organi s priporočili se ne strinjajo, je zato živ in kontinuiran proces sodelovanja, ki odraža polno zavedanje vlade o pomenu skrbi za posameznika, ki mu je bila odvzeta osebna svoboda. Hvala za pozornost.